Ganz ehrlich Sie brauchen solche Auftritte. Kaum haben Sie sich in provozierender Weise zu Wort gemeldet, schwächen Sie das Gesagte auch schon wieder ab.

Aber dieses Haus ist keine Theaterbühne, wir erwarten hier eindeutige Aussagen.

Wie erklären Sie sich, dass so viele Ungarn in anderen Mitgliedstaaten arbeiten? Und was wollen Sie dazu beitragen, um ein Klima der Versöhnung in Ihrem Land herbeizuführen?